Er bleek helaas heel wat mis te zijn, met name bij de agentschappen. Vandaag stemmen we over een groot aantal amendementen op die verslagen. De socialisten zijn zoals gewoonlijk tegen meer transparantie, tegen meer controle op de uitgaven, tegen het tot de orde roepen van de agentschappen.

Die heeft namelijk een aantal amendementen ingediend om de transparantie teniet te doen en de uitstekende constateringen en aanbevelingen, met name die inzake de janboel bij de agentschappen, zo snel mogelijk te schrappen. Ongelooflijk! Ronald Reagan zei ooit eens Sommigen willen de overheidsuitgaven checken, anderen willen de overheidscheques uitgeven.